hacia el exterior y en el exterior, y para usar esa voz para la promoción de valores democráticos, sostenibilidad social, protección de los derechos humanos, cooperación, paz y estabilidad. Como ponente en cuestiones de ayuda humanitaria de este Parlamento, he constatado durante este tiempo hasta qué punto las crisis humanitarias han cambiado de naturaleza. Las crisis de emergencia se han convertido en crisis de larga duración y las soluciones políticas —la acción global— son tan importantes como la ayuda inmediata para resolver las necesidades de la gente. Solo si la Unión Europea utiliza este instrumento para preservar la paz o para recomponerla allí donde se rompe, será merecedora del apoyo que mañana le daremos en la votación.